Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, un homme politique socialiste français a dit Lorsque vous êtes politiquement minoritaire, vous avez juridiquement tort. Vous avez compris que nous considérons que le mandat n'est plus valable. Il faut reconduire ce mandat, Monsieur le Commissaire, et je regrette l'absence du Conseil qui, d'ailleurs, doit donner les instructions nécessaires. Je voudrais également attirer votre attention sur la qualité politique du Mercosur. Dans le commerce, l'élément capital est la confiance. Quelle est la qualité politique du Mercosur pour traiter avec l'Union européenne?

Le Mercosur a failli se dissoudre au Sommet de 2007. Les pays ne s'entendent pas sur les adhésions.

Vérifiez d'abord la stabilité politique du Mercosur et, ensuite, nous conclurons des accords commerciaux.